Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf internationaler Ebene verpflichtet, einen signifikanten Beitrag für die zivilen und militärischen Krisenmanagementfähigkeiten in der Welt zu leisten. Diese Zusage unter anderem auch im Rahmen der Helsinki mehrmals formuliert existieren jedoch in vielen Fällen nur auf dem Papier. Ganz konkret Bei den jetzt im Einsatz befindlichen zivilen Missionen der Europäischen Union beispielsweise EULEX oder EUPOL sind bereits 25 der von den Mitgliedstaaten zugesagten Stellen nicht besetzt. Die von den Mitgliedstaaten wiederholt formulierten Ziele und Strukturen für die zivil militärischen Einsatzfähigkeiten der Union sind weit von der Realität entfernt. Deshalb hat sich das Europäische Parlament zu einem eigenen Initiativbericht über die Entwicklung der zivilmilitärischen Strukturen und Koordination der Europäischen Union entschlossen. Ganz konkret Das Parlament formuliert in diesem Bericht noch einmal, dass die besonderen zivil militärischen Fähigkeiten der EU eines der wichtigsten außenpolitischen Instrumente der Union und der gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik sind. Um der neuen Verantwortung des Parlaments im Rahmen des Lissabon Prozesses gerecht zu werden, haben wir einen ungewöhnlichen Weg beschritten. Wir haben nicht mit einem Bericht begonnen, sondern zunächst einmal die empirische Grundlage für diesen Bericht geschaffen. Auf diesen Zahlen und deshalb mit einer breiten Mehrheit im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten haben wir ganz konkrete Vorschläge formuliert auf der strategischen Ebene konkrete Aussagen zum Aufbau einer gleichberechtigten Struktur zwischen militärischen und zivilen Bereichen in dem neuen Europäischen Auswärtigen Dienst auf der operativen Ebene zur Einrichtung eines ständigen europäischen Hauptquartiers, zur Ausgestaltung mit Personal durch die Mitgliedstaaten, zu der Frage, ein attraktives Anreizsystem für nationale Experten zu schaffen, an solchen Operationen teilzunehmen, zur Frage des Aufbaus personeller Reserven für die Zukunft. Es gibt konkrete Vorschläge für die Ausbildung von zivilem und militärischem Personal. Es gibt Vorschläge zur Finanzierung von anlaufenden Missionen, ganz konkret z.

zur Bildung eines Anschubfonds nach Artikel 41 der Verträge. Es gibt Vorschläge zu den Instrumenten des Krisenmanagements, vor allen Dingen zu der Frage einer zukünftig stärkeren Zusammenarbeit von polizeilichen und militärischen Kräften. Ein Beispiel dafür ist die europäische Gendarmerietruppe, aber auch überhaupt die Frage, wie diese beiden Instrumente in ganz konkreten operationellen Fällen verknüpft werden können und wie die Trennung von rein militärischen und zivilen Operationen überwunden werden kann.

Wir fordern hier eine Neuausrichtung. Wir fordern hier eine Finanzierung gemäß dem Athener Mechanismus.

Wir beschäftigen uns mit der Frage Forschung und Technik, der Frage dual use der Aufnahme zivil militärischer Missionen in den Aufgabenkatalog des Sicherheitsforschungsprogramms im Rahmen des Forschungsprogramms der Europäischen Union. Wir beschäftigen uns mit konkreten Fragen von Ausrüstung, Lagerhaltung, aber auch mit internationalen Kooperationen mit den Vereinten Nationen und der NATO. Hier geht es vor allen Dingen um die Vermeidung von Doppelstrukturen, die bessere Nutzung vorhandener Strukturen, die Frage des Aufbaus von gemeinsamen Lufttransportkapazitäten, die Frage der Umsetzung der Berlin Plus Vereinbarungen für eine bessere Zusammenarbeit der beiden Organisationen in Krisenfällen.

Der Bericht hat im AFET eine breite Mehrheit über alle Fraktionen bekommen, und wir sehen ihn als wichtigen Beitrag für den zukünftigen Aufbau der zivil militärischen Strukturen der Europäischen Union